frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á því gjaldi sem forseti nefndi hér rétt áðan iðnaðarmálagjaldi þetta eru lög númer hundrað þrjátíu og fjögur nítján hundruð níutíu og fjögur í þessu frumvarpi er einungis ein breyting sem lögð er til og hún er af tæknilegum toga það er lagt til að nýr staðall atvinnugreinaflokkun staðallinn ísat tvö þúsund og átta verði hér eftir

þessi nýja flokkun er byggð á nýrri atvinnugreinaflokkun evrópusambandsins sem hefur gilt í öllum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta og það ber að undirstrika það alveg sérstaklega að frá sama tíma hefur nýja flokkunin sömuleiðis verið notuð hér á landi af hálfu ríkisskattstjóra og sömuleiðis í opinberri gerð hagskýrslna af hagstofu íslands þessi nýja atvinnugreinaflokkun verður jafnframt notuð við álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og níu vegna tekna ársins tvö þúsund og átta það er lögbundið samkvæmt e e s samningnum að gildistaka þetta nýja flokkunarkerfi hér er um að ræða samræmt kerfi sem er notað við hagsýslugerð á öllu evrópska efnahagssvæðinu ég tek það alveg skýrt fram frú forseti að með þessu frumvarpi eru ekki lagðar til neinar efnislegar breytingar á lögum um iðnaðarmálagjald afmörkun gjaldskyldu verður sú sama og áður og þannig verður algjörlega óbreytt hvaða atvinnustarfsemi er gjaldskyld ég vek líka eftirtekt á því að sambærilega tæknilega breytingu varð að gera á lögum um búnaðarmálagjald vegna þessarar nýju atvinnugreinaflokkunar sem ég reifaði hér fyrr í mínu máli og sú breyting hefur þegar verið samþykkt á alþingi þann tólfta desember síðastliðnum með lögum númer hundrað fjörutíu og fimm tvö þúsund og átta þannig að hér er verið að leggja til breytingu á iðnaðarmálagjaldi sem er til samræmis við það ég mælist til þess frú forseti að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar